fá að veita alþingi þessa munnlegu skýrslu er í raun og veru almennt aðstæður safna í samfélaginu en ekki síður skýrsla sem ríkisendurskoðun birti nú í byrjun janúar um miðjan janúar segi ég á vef sínum málefni náttúruminjasafns íslands og því þakka ég fyrir það tækifæri að fá aðeins að ræða þessi málefni hér í víðu samhengi því það er full ástæða held ég fyrir alþingi að fara aðeins yfir stöðu þessara menningarstofnana í samfélaginu eins og kunnugt er hafa ríkisútgjöld verið skorin verulega niður undanfarin fjögur ár eða í raun og veru allt frá efnahagshruni við undirbúning fjárlaga síðustu ára hefur verið farið ítarlega yfir alla fjárlagaliði bæði á sviði mennta og menningarmála í því ráðuneyti og hvað menningarstofnanir varðar hefur ráðuneytið fylgt meðal annars þeirri stefnu að forðast eftir því sem kostur væri uppsagnir varðveita sem best mannauðinn sem íslenskt menningarlíf byggir á og fremur að fresta nýjum verkefnum eða þeim sem voru of skammt á veg komin fremur en veikja mikilvæga starfsemi sem er fyrir og yrði dýrt að byggja upp aftur bara til upprifjunar minni ég á að það voru auðvitað ýmsar hugmyndir sem komu upp um niðurskurð og samdrátt meðal annars var þeirri tillögu hreyft í fullri alvöru að loka mætti ýmsum menningarstofnunum um þriggja ára skeið var lokun þjóðleikhússins nefnd í því sambandi sem dæmi um fórn sem gæti þurft að færa en slíkum tillögum var alfarið hafnað af hálfu ráðuneytisins

þannig að þetta eru auvðtaið verulegar fjárhæðir ég nefni sem dæmi að framlög ríkisins sem voru til þjóðminjasafns íslands sem voru fimm hundruð og átta komma fimm milljónir samkvæmt ríkisreikningi ársins tvö þúsund og átta eru núna þrjú hundruð áttatíu og einn komma sjö

dæmi sé tekið hafa lækkað gríðarlega í fjárlögum framlög til þjóðmenningarhúss hafa lækkað um tuttugu og fjögur prósent frá ríkisreikningi tvö þúsund og átta til fjárlaga tvö þúsund og tólf framlög til þjóðskjalasafns hafa lækkað um þrettán prósent á sama tíma og það safn hefur þurft að taka á sig aukin verkefni þannig að það má svo sannarlega segja að menningarstofnanir hafa þurft að bera sinn skerf í þessum málum á sama tíma auðvitað og vísitala neysluverðs hefur hækkað umtalsvert þann að ljóst er að það er mjög þröngur stakkur sniðinn að þeim söfnum sem hér starfa og hafa mjög mikilvægu hlutverki að gegna í varðveislu okkar menningararfs ég nefni líka að á sama tíma hafa söfnin haldi uppi mjög öflugri starfsemi sem og auðvitað aðrar menningarstofnanir þetta hefur kannski gert án þess að það hafi verið rætt sérstaklega eða þakkað fyrir ég held að það sé bara ástæða til þess hér að hrósa starfsfólki íslenskra safna og menningarstofnana fyrir sín góðu störf við mjög erfiðar aðstæður þar sem sýningahald hefur verið fjölbreytt bryddað hefur verið upp á ýmsum nýjungum og það sem er athyglisvert líka er að aðsókn almennings og ferðamanna hefur aldrei verið meiri en síðustu ár ég nefni sem dæmi að samkvæmt fréttatilkynningu hagstofu íslands tuttugasta og annan desember síðastliðinn var áætlaður fjöldi gesta hjá söfnum og tengdri starfsemi á árinu tvö þúsund og tíu einn komma sex milljónir það lætur nærri að fjöldi safngesta hafi tvöfaldast frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm aðsókn að söfnum virðist hafa aukist sérstaklega frá árinu tvö þúsund og átta þannig að kannski er það þrátt fyrir þrengingar eða einmitt vegna þeirra að fólk leitar í menninguna því við sjáum sambærilega þróun hjá öðrum menningarstofnunum þjóðleikhúsinu sinfóníuhljómsveitinni og svo mætti lengi telja það er að mínu viti komið að þolmörkum hjá söfnum landsins og á sama tíma má segja að ekki hefur verið nægilega vel sinnt ýmsum þeim verkefnum sem við viljum að söfnin sinni og ættu að vera að sinna á þessum tíma ég nefni sérstaklega stafræna varðveislu sem hefur verið slegið sums staðar á frest ég nefni viðhaldi bygginga endurbætur á geymslum ég nefni endurbætur á öryggiskerfum og ýmislegt fleira sem má segja að hafi verið slegið á frest til þess að fólk hafi getað einbeitt sér að hinni daglegu kjarnastarfsemi mig langar síðan að nefna sérstaklega starfsemi náttúruminjasafnsins en þar sem kannski í skýrslu ríkisendurskoðunar er kannski aðeins lítillega vikið að þeim kringumstæðum sem hafa verið í efnahagslífinu sem að sjálfsögðu hafa haft mjög mikil áhrif á starfsemi náttúruminjasafns það var í raun og veru tekin sú ákvörðun að rétt væri að fresta öllum áformum um byggingu nýs safns í ljósi þeirra aðstæðna sem voru uppi í ríkisfjármálum og þurfti auðvitað að slá þar auðvitað mörgum öðrum byggingum á frest ég get nefnt annað dæmi sem er hús íslenskra fræða sem nú er fullhannað en ekki er enn farið af stað bygging svo dæmi sé tekið þannig að þetta skiptir auðvitað máli þegar við lesum skýrslu ríkisendurskoðunar að fjárveitingarnar kannski ekki hægt að bera saman annars vegar til þjóðminjasafns og listasafns sem hafa verið lengi starfandi og eru auðvitað getum við sagt etableraðar stofnanir og svo náttúruminjasafnsins en hins vegar bendir ríkisendurskoðun réttilega á að þarna er um að ræða þrjú höfuðsafn samkvæmt lögum og gerir athugasemd við það að ekki sé nægilega vel búið að þessu þriðja safni í skýrslu ríkisendurskoðunar er líka fjallað um ýmsa aðra hluti það er rætt um löggjöf um náttúruminjasafn þar sem er gagnrýnt að hún hafi ekki verið nægilega vel undirbúin á sínum tíma samhliða henni hefði átt að leggja fyrir ákveðna stefnumótun um starfsemi safnsins og tímasetta áætlun um uppbyggingu þess og rekstur ég

niðurstaða þeirrar vinnu varð að fyrst ætti að skapa fyrirhuguðu safni ramma með löggjöf og síðan að móta stefnu fyrir starfsemi þess á þeim grunni og sú stefnumótun yrði unnin undir forustu safnsins

það urðu miklar umræður um málið á alþingi á sínum tíma breytingar á því urðu í meðförum þingsins en hins vegar voru þau samþykkt mótatkvæðalaust í mars tvö þúsund og sjö þannig að mér finnst rétt líka og þess vegna fannst mér ástæða til þess að ræða þetta við þingið því löggjöfin er gagnrýnd hvert mat manna er á því hvernig tekist hafi til með löggjöfinni og hvort fólk hafi eitthvað skipt um skoðun í ljósi sögunnar ljóst er að þetta var samþykkt hér samhljóða og þar af leiðandi lít ég svo á að þingið hafi í raun og veru farið mjög ítarlega yfir málið og veitt því brautargengi sitt ríkisendurskoðun nefnir líka seinagang við að baka stefnumótun um safnið það liggur fyrir að hún hefur gerð í ferli milli ráðuneytis og safnsins þar hefur ekki náðst einhugur milli ráðuneytisins og safnsins þannig að ég held að það sé rétt að við bara ég lít svo á að það sé auðvitað sameiginlega á okkar ábyrgð að þessari stefnumótun þarf auðvitað að ljúka framtíðarsýn þeirrar sem hér stendur hefur verið sú að við eigum auðvitað byggja upp þetta safn þetta náttúruminjasafn það sé mjög mikilvægt að halda fast í þá sýn sem auðvitað hefur landið verið til staðar og má segja að hafi verið staðfest með lögunum um höfuðsafn mér finnst hins vegar eðlilegt að alþingi taki þátt í þeirri umræðu hvert það vilji stefna hvort ástæða sé til þess að breyta einhverju í því fyrirkomulagi sem við nú höfum í löggjöfinni hvort fólki sjái sumir hafa nefnt þá hugmynd að það ætti að bakka því á sínum tíma var náttúrufræðistofnun auðvitað með sýningarhlutverk og hélt hér úti náttúrugripasafni uppi á hlemmi

að sé það sem mér finnst hvað mikilvægast í niðurstöðu ríkisendurskoðunar að þar kemur fram að það sé ástæða til að staldra við það sé ástæða til að staldra við og segja bíddu nú við hvert ætlum við með þetta safn það liggur auðvitað fyrir og ég hef mínar skoðanir

taka þá umræðu hér hana vildi ég opna með þessari umræðu ég veit hins vegar að það liggur fyrir beiðni um að ræða mál náttúruminjasafnsins sérstaklega ég reikna með að við gerum það hér á næstunni en ég velti líka upp þeirri hugmynd annars vegar hvert fólk vill stefna með byggingu húss fyrir náttúruminjasafn hvort fólk sér einhverjar aðrar leiðir í þeim efnum hvort fólk vill nýta þá starfsemi sem fyrir er hugsanlega til þess að hýsa starfsemi náttúruminjasafns og enn fremur hvernig fólk sér þetta safn verða til á tuttugustu og fyrstu öldinni ég tek það fram að það hefur stundum verið rætt hvort ekki sé hægt bara að skella upp einhverju náttúruminjasafni nokkrum glerkössum með nokkrum náttúruminjum safn á tuttugustu og fyrstu öld er auðvitað miklu meira en það það skiptir miklu máli að það sé aðgengilegt bæði í raunheimum og netinu að það nýtist sem best skólafólki og ferðamönnum þetta er auðvitað mjög mikilvægt líka fyrir þá ferðamenn sem hingað koma stærstur meira hluti þeirra kemur hingað út af náttúrunni það er eðlilegt að þeir spyrji er ekkert höfuðsafn á sviði náttúruminja opið safnið er núna staðsett í loftskeytastöðinni við suðurgötu þar sem er lítil sýning það skiptir miklu máli það er bráðabirgðaráðstöfun hún er viljandi bráðabirgðaráðstöfun sú leiga er til fimm ára af því hugsun mín á bak við það var að það væri mjög mikilvægt á þeim tíma værum við komin á þann stað að við vissum nákvæmlega hvað við ætluðum að gera þetta væri ekki ein af þeim bráðabirgðaráðstöfunum sem mundi endast áratugum saman þannig að það skiptir máli ég velti þeirri hugmynd upp hér í lokin hvort ekki væri rétt að menntamálaráðuneytið mennta og menningarmálaráðuneytið mundi efna til samráðs við hóp þingmanna hugsanlega úr allsherjar og menntamálanefnd háttvirtur hvernig fólk metur skýrslu og niðurstöðu ríkisendurskoðunar ég veit að við eigum eftir að eiga umræðu hér í salnum sérstaklega um hana en ég held að það væri ástæða til þess að við settum eitthvert slíkt samráðsferli í gang að þessu sögðu vil ég bara fyrst og fremst ítreka það að ég tel að við þurfum líka að hafa það í huga við gerð fjárlaga á þessu ári þau þrengsli sem söfnin eru komin í ég nefndi hér tölur áðan um þjóðminjasafn þjóðskjalasafn þjóðmenningarhús og síðan ýmis sjálfstæð söfn um landið allt sem hafa notið framlaga úr annars vegar safnasjóði hins vegar af fjárlögum ég held að það sé alveg ljóst að þarna er komið að